Dziękuję za tę bardzo ciekawą debatę i chciałem Państwa zapewnić, że bardzo wiele z postulatów, które tutaj zostały postawione, jest również elementem debaty na poziomie ONZ, w tej chwili na panelu wysokiego szczebla. 30 maja zostały przyjęte tzw. obrazowe cele przez ten panel. Wymienię je, bo one odpowiadają na to zapotrzebowanie, które było widać tutaj na sali eliminacja ubóstwa, osiągnięcie równości płci, zapewnienie jakościowej edukacji, zapewnienie zdrowego życia, bezpieczeństwo żywnościowe i dobre odżywianie, zapewnienie zrównoważonej energii, tworzenie miejsc pracy, wzrost dla wszystkich, zrównoważone gospodarowanie zasobami i surowcami, dobre zarządzanie i efektywne instytucje, stabilne i pokojowe społeczności, globalne i długoterminowe finansowanie. Proszę Państwa! To pokazuje, że to, nad czym pracuje ONZ jest kompatybilne z naszymi debatami.

I chciałem też powiedzieć, że na tym spotkaniu we wrześniu w Nowym Jorku również będzie uczestniczyła delegacja Komisji Rozwoju i mam nadzieję, że będziemy mogli nasze stanowisko przekazywać już na szczeblu międzynarodowym.